en esta discusión sobre la ejecución de la política monetaria por parte del BCE. Es cierto que el BCE es una institución independiente que ejecuta, en el marco de su mandato, el cumplimiento del objetivo de alcanzar una inflación cercana al 2 pero es verdad que, en los últimos tiempos, estamos teniendo severos problemas para situar la inflación objetivo en esa referencia de largo plazo.

2019. A su vez, según los datos de crecimiento, es verdad que la zona del euro está recuperando capacidad, pero tenemos por delante un exceso de potencial, un exceso de capacidad de crecimiento suficiente el Fondo Monetario, la propia Comisión Europea recogen en sus estimaciones del output gap un espacio muy amplio para poder seguir creciendo

Por lo tanto, esta Cámara, en ese informe, respetando —como digo— la independencia clara del BCE, yo creo que sitúa dónde debe estar el debate para orientar también esa labor durante el próximo año. Como decía, es verdad que la zona del euro está creciendo mejor, pero la política monetaria no es suficiente necesitamos una política fiscal acorde, que permita diversificar las posiciones de cada uno de los Gobiernos en el ciclo económico para dotar al conjunto de la zona del euro de una política fiscal consistente. Es verdad que necesitamos también reformas que activen, que mejoren la productividad en el conjunto de la Unión reformas que sean socialmente responsables, políticas socialmente con futuro. Pero, también, el informe apunta a la necesidad de consolidar el mercado interior. Necesitamos mejorar la consolidación de la Unión de Mercados de Capitales —que está impulsando la Comisión con el apoyo de este Parlamento— y necesitamos también consolidar la Unión Bancaria.

Por lo tanto, pedimos una política monetaria acomodaticia en el buen sentido, en la buena dirección, reformas que siguen estando pendientes. Y además, el informe recoge, por supuesto, algunos efectos laterales de esa política monetaria, por lo que exhorta al BCE a que también haga un seguimiento puntual de ellos. Me estoy refiriendo a los problemas de redistribución de la renta y de la riqueza me estoy refiriendo a los problemas que supone para la estabilidad financiera mantener una curva de tipos planos durante mucho tiempo